Im Lichte der Tatsache, dass um 17 Uhr die Konferenz der Präsidenten den nächsten Schritt des Parlaments beschließen und beraten soll, wäre ich dankbar, wenn wir die Rede von Herrn Wathelet haben könnten.

Es ist ja weniger als das, was wir bis dato vom Rat gehört haben.

Ihre Ausführungen haben gezeigt, dass die beiden Gemeinschaftsinstitutionen, Parlament und Kommission, 100 auf der gleichen Linie liegen.